Toutefois, la commission de la pêche souhaite que la Cour des comptes présente un taux d'erreur pour la pêche séparé des taux d'erreur relatifs à l'environnement, au développement rural et à la santé, et non sous forme agrégée. Ceci permettra une évaluation plus correcte de la gestion financière.